Chtěl bych vysvětlit své hlasování. Hlasoval jsem nakonec proti této námitce. Já osobně nejsem proti používání geneticky modifikovaných potravin, samozřejmě počítaje v to i kukuřici, pokud jsou splněna přísná kritéria. V EU máme poměrně přísné limity na bezpečnost samozřejmě potravin, na zdraví a tyto limity musí bezpodmínečně všichni dodržovat.

Z tohoto důvodu mám za to, že naše evropská pravidla platí a že tato dosavadní politika je správná. To, co ovšem nepovažuji za zcela správné, je, že se dováží tato kukuřice právě např. ze zalesněných a odlesněných oblastí v Jižní Americe a působí velmi výrazné problémy v tamějším zemědělství, já se k tomu dostanu i v otázce sóji.